A nome dell'Ufficio di presidenza ricordo ai parlamentari che la presenza del Presidente Draghi era stata comunicata ai presidenti dei gruppi e lui si poteva trattenere fino alle